Hoe haalt het Parlement het in zijn hoofd om een vrij en soeverein land op zodanige wijze te schofferen en te beledigen?